Como Unión Europea nos interesa tener relaciones más estrechas con ellos y el Acuerdo de Asociación es sin duda una oportunidad para mejorar y modernizar estas relaciones. Es importante para el buen cauce de las negociaciones —que espero que se puedan concluir brevemente— que las opiniones públicas de los tres países, sobre todo aquellos sectores que pueden tener más reticencias al Acuerdo, estén bien informadas en todo momento del

Concretamente sobre Andorra es de justicia reconocer el esfuerzo que este país pirenaico está haciendo para transformar las bases de su modelo económico y también —y esto era muy urgente— para disponer de un régimen fiscal transparente y homologable a los estándares europeos e internacionales. En este sentido, cabe emplazar a las autoridades andorranas a seguir avanzando en este camino de reformas, de cooperación y de mayor relación con la Unión Europea.